Señora Presidenta, nuestro lema debe ser De los discursos a los hechos.

Las empresas europeas apenas cuentan con mujeres en sus consejos de administración, aunque diferentes estudios demuestran que su presencia aporta innovación, mejora en la gestión y beneficios a estas empresas. Las mujeres se forman más que los hombres y con mejores resultados académicos. Sin embargo, los hombres ocupan el 90 de los puestos en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa y ocupan el 90 de las presidencias de los consejos. Para equilibrar estas cuotas, necesitamos medidas que han dado resultado donde se han aplicado, y la Resolución aprobada hoy va a contribuir a ello. No comparto la referencia del informe a mujeres competentes y cualificadas, porque el pequeño porcentaje de mujeres que accede a puestos de responsabilidad lo es. Y porque ¿conocen algún texto en el mundo con esta exigencia para los hombres, que ocupan el 90 y el 97 de las cuotas? ¿Son todos competentes y cualificados? Cambiemos el lenguaje y el paradigma si queremos conseguir la igualdad.